Egyetértek a Bizottság értékelésével, hogy az ukrajnai parlamenti választások nehezen nevezhetőek demokratikusnak, még ha nem is kísérték nagyszabású csalások. Ahogyan azt a nemzetközi megfigyelők is megerősítették, a körülmények, a választási feltételek, a választási rendszer, a kampányszabályozás, a médiában való megjelenés nem volt demokratikus. A pálya erőteljesen lejtett a kormánypárt javára. Fölhívnám a figyelmet, hogy a magyar kormányzó többség által nemrég elfogadott választójogi szabályozás az ukrán törvénynél is jobban szűkíti a demokráciát a kötelező regisztráció bevezetésével, a győztest kompenzáló választási rendszerrel, a választókerületek átszabásával, a 9 évre megválasztott pártdelegáltakkal is telezsúfolt választási bizottsággal. Nagyon jó lenne, ha ez Európai Bizottság föllépne nem csak az Unió határain kívül, hanem az Unió határain belül is a demokratikus, tisztességes választások érdekében.